K tomu potřebují nepochybně linguu francu, to je dnes angličtina, a pokud jsou nadaní, určitě zvládnou ještě další cizí jazyk.

Samozřejmě, že to je v zájmu členských států, aby byly aktivní, podporovaly jazykovou gramotnost svých občanů, ale vzhledem k mobilitě je právě i na EU, aby jim pomohla, aby koordinovala jazykové vzdělávání, a proto navrhujeme mechanismus pravidelného transparentního hodnocení jazykových kompetencí napříč členskými zeměmi.

V neposlední řadě také bychom měli pomoci k dostupnosti univerzitního vzdělávání prostřednictvím on line systému přeshraničního uznávání a potvrzování jazykových osvědčení pro účely osvědčení o ukončení školní docházky. Měli bychom k tomu také využít kompetenci, kapacity, které má třeba OECD. Chci v této chvíli poděkovat kolegovi Malinovovi za jeho iniciativu a panu komisaři za jeho spolupráci.